Der Präsident dieses Hauses war, wie andere, die ganze Zeit da, und auch die Ärzte, die wir im Haus haben, das ärztliche Personal, das wir im Haus haben, waren sofort da. Ich möchte mich bei allen, die sofort geholfen haben den Mitarbeitern, den Abgeordneten und denjenigen, die hier ihren Dienst tun recht herzlich bedanken.

Es ist keine Schuldzuweisung getroffen worden, sondern wir müssen darüber nachdenken. Ich bitte darum, dass wir diese Debatte im Moment nicht führen, sondern einige Zeit vergehen lassen. Der Präsident hat es selbst übernommen, die Analyse vorzunehmen und die Konsequenzen zu ziehen, Sie permanent zu informieren und Sie alle dabei einzubinden.